quería, muy brevemente, felicitarnos como Consejo de la Unión Europea y felicitar al señor Barroso y a la Comisión en su conjunto por el voto de aprobación que ha recibido, el apoyo que ha obtenido, la confianza que ha tenido,

En todo eso, la Comisión y el Parlamento Europeo van a tener un papel esencial y nosotros, como Consejo, deseamos que la Comisión trabaje con fuerza. Tiene sin duda muchos poderes, no ilimitados, como se ha dicho aquí, pero, desde luego, sí que tiene poderes para poder hacerlo.

esta nueva etapa política, esta nueva situación en Europa, la Europa del siglo XXI, definitivamente. Yo quiero, por tanto, decirle, señor Barroso, que ha hecho un discurso europeísta y que va a tener toda la colaboración del Consejo ─como el Parlamento Europeo va a tener toda la colaboración del Consejo─ para hacer más Europa